deuxièmement, l'établissement ou l'enregistrement d'une éventuelle note de plaidoirie ou de défense déposée par le député concerné ni des pièces éventuellement déposées devant la commission par ledit député troisièmement, permettre au député concerné d'avoir connaissance, avant son audition, du projet de rapport sur la levée de son immunité puisque celui ci est établi après

L'article 150 du règlement ne permet pas davantage au député concerné de se défendre devant ses pairs.

En effet, l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l'homme, qui est consacré comme principe général du droit communautaire, est en effet applicable dès lors qu'est en jeu une contestation sur les droits et obligations de caractère civil ou une accusation en matière pénale. Je vous demande donc et c'est ma conclusion de permettre à notre collègue, Steve Briois, de pouvoir se défendre personnellement devant notre assemblée lorsqu'interviendra le débat sollicité par le groupe ENL sur la demande de levée de son immunité parlementaire.